Señor Presidente, señor Comisario, queridos colegas, dos propuestas legislativas conforman el llamado paquete de calidad presentado en diciembre de 2010 una sobre regímenes de calidad de productos agrícolas que abarca fundamentalmente la normativa de las indicaciones geográficas y otros esquemas de carácter voluntario, y otra que modificaba la OCM única en los artículos relativos a las normas de comercialización que deben cumplir los productos agrícolas para su venta en la Unión Europea. Sobre esta última, el Consejo ha sido incapaz de acordar un mandato de negociación completo, por lo que ni siquiera hemos podido debatir la posición que la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural adoptó hace más de un año

Sobre la propuesta de Reglamento que hoy nos ocupa, el diálogo a tres bandas concluyó con un acuerdo el pasado 20 de junio

Es el segundo expendiente agrícola, tras el paquete lácteo, que se aprueba en virtud del procedimiento legislativo ordinario, y ha sido un buen rodaje para acometer las importantes negociaciones que nos esperan sobre la reforma de la política agrícola común. El sistema de indicaciones geográficas tiene por objeto proteger denominaciones que identifican un producto como originario de un territorio al que, por su procedencia o modo de producción, pueden atribuirse la calidad, reputación u otras características que lo distinguen y revalorizan. Supone, sin duda, una oportunidad económica potencial para agricultores y productores de alimentos, muy beneficiosa para la economía rural, pero es, ante todo, un sistema de registro y defensa de la propiedad intelectual un sistema en vigor desde 1992 y que ya forma parte de las señas de identidad de la agricultura europea.

Prueba de su éxito es que, desde la introducción del sistema, se ha producido un aumento constante de los productos registrados. La propuesta de la Comisión no fue tan ambiciosa como se podía esperar tras las líneas generales difundidas en su Libro Verde. No obstante, hay que reconocer que se ha abordado la simplificación, armonización y coherencia normativa que necesitaba el sistema. Reforzar y simplificar los sistemas de calidad es un objetivo que la Comisión tuvo muy en cuenta en sus propuestas. Quiero destacar otras mejoras, como el refuerzo de las normas de control. Cada Estado miembro es un mercado, no sólo para sus propios productos denominación de origen o IGP, sino también para aquellos procedentes de otros Estados miembros. Todos ellos deben garantizar una utilización correcta y una protección efectiva de todas las indicaciones. Los logotipos comunitarios serán, a partir de ahora, obligatorios. Esto es fundamental para corregir el desconocimiento de los consumidores del sistema de indicaciones geográficas. El régimen de especialidades tradicionales garantizadas no sufre un cambio tan radical como inicialmente se había propuesto. Se establece un período transitorio de permanencia de las ETG sin reserva de nombre, se introduce un sistema simplificado y se establecen 30 años para el uso del término tradicional. Se crea un sistema de calidad para los productos de montaña, tal y como quería este Parlamento, cuyo funcionamiento y detalles desarrollará la Comisión, siempre velando por su carácter comunitario y uniforme. Aprovecho esta ocasión, señor Comisario, para trasladarle una pregunta que, en más de una ocasión, se me ha hecho desde que cerramos el acuerdo ¿cuándo estima que estará listo el funcionamiento de esta mención de calidad? Sin duda, se refuerza y reconoce el papel de los grupos de productores más allá de la propuesta inicial, aunque no tanto como hubiera deseado la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. Los aquí presentes saben que se ha intentado todo para que el acuerdo final les concediera un papel activo en la reorientación de la producción al mercado, tal y como se acordó para los productores de quesos productos denominación de origen o IGP en el paquete lácteo. No ha sido posible en este Reglamento. La oposición del Consejo para aceptar aquí lo que ya aprobó en relación con el sector lácteo ha sido insuperable. Por nuestra parte, casi todos los grupos políticos hemos procedido de manera constructiva adoptando el acuerdo al que ahora hemos llegado.